hér með rangt blað í ræðupúlti ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og hrinda í framkvæmd víðtæku forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli markmið verkefnisins verði að miðla upplýsingum um sjúkdóminn einkenni hans áhættuþætti mögulegt eftirlit með áhættuþáttum og bætt meðferðarúrræði við skipulag verkefnisins verði komið á víðtækri samvinnu allra aðila innan og utan heilbrigðisþjónustunnar sem vinna að málefnum krabbameinssjúkra svo sem heilbrigðisþjónustu við rannsóknir í forvarnastarf fræðslu og stuðningsþjónustu virðulegi forseti þessi tillaga vart áður flutt á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en það náðist ekki að ljúka málinu á því þingi krabbamein í blöðruhálskirtli er algengasta krabbamein í körlum og algengasta krabbamein á íslandi það greinast um tvö hundruð ný tilfelli á ári og sennilega rúmlega það sennilega er það nær tvö hundruð og tuttugu það er áætlað að af völdum meinsins látast árlega um fimmtíu karlmenn á aldrinum fjörutíu og fimm til áttatíu ára aukin almenn vitund um sjúkdóminn er líkleg til að auka greiningarmöguleika á fyrstu stigum hans og þar með líkur á greiningu eins og gildir um mörg önnur krabbamein í mannslíkamanum er tiltölulega auðvelt að fjarlægja meinið ef það greinist nógu snemma og áður en það hefur dreift sér út fyrir kirtilinn og valdið frekari meinvörpum krabbamein í blöðruhálskirtli er einstakt að því leyti að það er byggt upp úr blöðruhálskirtilsfrumum sem eru sértækar og finnast hvergi annars staðar í líkama mannsins blöðruhálskirtillinn er þreifanlegur með fingri upp í endaþarm og með ómskoðun um endaþarm er auðvelt að skoða líffærið og taka sýni úr því til skoðunar og greiningar á meininu blöðruhálskirtilsfrumur gefa frá sér svokallaðan mótefnavaka sem er mælanlegur í blóði karlmanna sem p s a og stendur fyrir prostate specific antigen sem þýða mætti sem sértækur blöðruhálskirtilsmótefnavaki p s a er mælanlegt í blóði karlmanna misjafnlega hátt eftir einstaklingum ef p s a hækkar skyndilega á tilteknu tímabili til dæmis sex til tólf mánuðum

sem eingöngu engin önnur fruma í mannslíkamanum framleiðir p s a með nútímatækni er mæling á p s a tiltölulega einföld og þar af leiðandi ódýr hægt er að mæla hundruð blóðsýna daglega með sama tækinu það er áætlað að hver mæling kosti ekki nema um tvö þúsund krónur með því að mæla p s a endurtekið hjá sama karlmanninum og finna hækkuð gildi sjást hættumerki um krabbameinsvöxt viðkomandi ber þá að leita aðstoðar þvagfæraskurðlæknis sem mun þreifa á blöðruhálskirtil viðkomandi og ef hann fyndi hnúta væri tekið sýni úr þeim og sent á vefjarannsóknarstofu ef skoðun á sýninu sýndi að um krabbamein væri að ræða lægi sjúkdómsgreiningin fyrir og meðferð yrði síðan ákveðin í samráði þvagfæraskurðlæknisins og sjúklingsins einkenni krabbameins í blöðruhálskirtli eru mjög lítil og engin á byrjunarstigi þannig að hægt er að mæla marktæka hækkun á p s a áður en æxlisvöxturinn er þreifanlegur og áður en hann sáir sér út um líkamann mælingu á p s a er þannig hægt að nýta til frumgreiningar á meininu sem ætti að auka líkur á snemmbærri meðferð og lækningu þess þá eru einnig vísbendingar um að erfðaþættir hafi áhrif á líkur á því að meinið greinist í karlmönnum þetta er í raun mjög mikilvægur þáttur í þessu máli þar sem fjölskyldusaga er til um krabbamein í blöðruhálskirtli er mjög mikilvægt að afkomendur karlkyns fái enn betri eftirfylgni og skoðanir heldur en aðrir það tvöfaldast til þrefaldast líkurnar á því að einstaklingur fái krabbamein í blöðruhálskirtil ef til dæmis faðir eða bróðir hefur greinst með meinið áður ef karlmaður greinist með staðbundið krabbamein í blöðruhálskirtli kemur í megindráttum þrennt til greina vöktuð bið þar sem fylgst er með því hver þróunin er á sjúkdómnum geislameðferð eða brottnám á kirtlinum geislameðferð er í flestum tilvikum veitt með svokölluðum línuhraðli það er náttúrlega ánægjulegt að við skulum vera að ná þeim áfanga núna að það er verið að taka bara þessa dagana í gagnið nýjan línuhraðal á landspítalanum það var komin brýn þörf ekki bara gagnvart krabbameini í blöðruhálskirtli heldur einnig öðrum tegundum krabbameins að endurnýja þetta tæki til þess að geta veitt sem bestu meðferð var þessi endurnýjun nauðsynleg skurðmeðferð hefur fleygt fram skurðlækninum þannig situr skurðlæknirinn ekki við hlið sjúklingsins lengur heldur bara á öðrum stað og stýrir aðgerðinni í gegnum þetta vélmenni vélmennið gerir skurðlækninum kleift að nema líffærið á brott án þess að valda skemmdum á mikilvægum nærliggjandi líffærum þetta leiðir jafnframt til styttri legutíma og bataferlið er styttra sé notast við nýjustu tæki sem völ er á þjálfun okkar lækna sem nú eru í námi á þessum vettvangi miðast við slíka tækni því er mikilvægt að búa íslenskum sérfræðingum þau áhöld í hendur sem þeir eru vanir og gera það vænlegra fyrir þá að starfa á íslandi við bestu mögulegu aðstæður og með sem mesta þekkingu að vopni notendum þjónustunnar til góða því er gríðarlega mikilvægt að nauðsynlegt að þetta tæki verði til staðar hér á landi þetta er í skoðun virðulegi forseti svona tæki kostar um þrjú hundruð milljónir það nýtist við fleira heldur en bara aðgerðir í kviðarholsaðgerðir þessi nýjasta tækni það er mjög nauðsynlegt að innleiða þessa nýju tækni og fá þetta nýja tæki vegna þess eins og ég kom inn á hér áðan eru þeir sem eru

á tæki sem þetta þessu fólki er því eiginlega fyrirmunað að koma til starfa á íslandi nema við búum því þessa tækni og þær aðstæður sem það hefur hlotið sína menntun og þjálfun við að vinna hingað til hefur ekki verið talið tímabært að framkvæma hópleitir vegna krabbameins í blöðruhálskirtli það er þó mikilvægt að farið sé reglulega yfir þær forsendur af þar til bærum aðilum enda mikil reynsla hérlendis af skimun vegna legháls og brjóstakrabbameins hjá konum sem skilað hefur góðum árangri mikilvægt er því að taka með öllum skynsömum ráðum á þessum vágesti íslenskra karlmanna það er von flutningsmanna að þingsályktun þessi hleypi af stað vitundarvakningu í samfélaginu um það mikla mein sem krabbamein í blöðruhálskirtli er grundvöllur forvarnastarfs er umræða og þekking um þann vágest sem við er að glíma allir karlmenn þurfa að vera meðvitaðir um meinið og hvernig það lýsir sér og vita hvert þeir eiga að geta leitað til að fá skimun eða meðferð það er öllum áfall virðulegi forseti að greinast með krabbamein það er ekki bara einstaklingurinn sem á þar í hlut það er áfall fyrir fjölskylduna við höfum lagt mikla áherslu í forvörnum

hér hefur tekist mjög vel til árangur af þessu forvarnastarf og þeirri miklu áherslu sem hefur verið á þennan mikla vágest hjá konum sem er brjóstakrabbamein og leghálskrabbamein

það eru ekki færri sem greinast með krabbamein í blöðruhálskirtli heldur en þau krabbamein sem algengust eru hjá konum það hefur verið feimnismál að ræða þetta krabbamein þennan vágest það má segja að þolendur hafi borið sína sorg í hljóði aukaverkanir sem fylgja krabbameini eða aðgerðum vegna krabbameins í blöðruhálskirtli eru þekktar hvort sem er gagnvart

gerst þar og þróast til betri vegar á síðari árum heldur en áður var það er auðvitað ánægjulegt ný lyf gera mikið fyrir karlmenn varðandi stinningarvandamál og önnur slík vandamál sem geta fylgt þessum aðgerðum en það er einn ljóður á að sjúkratryggingar taka ekki þátt í þessum lyfjakostnaði það sagði mér krabbameinslæknir sem hefur meðhöndlað fjölda sjúklinga að það eru bara margir þannig staddir að þeir hafa ekki efni á því að kaupa þessi lyf sem þó geta breytt lífsgæðum manna mjög mikið þetta getur haft sálræn áhrif á karlmenn og auðvitað fjölskyldur þeirra þetta getur leitt meðal annars til þunglyndis þá er allt í lagi að borga brúsann fyrir einstaklinginn til þess að leita sér læknishjálpar og ef hann þarf lyf við þeim sjúkdómi en sjúkratryggingar taka ekki þátt í þeim lyfjum sem eru til staðar í dag sem geta fyrirbyggt þetta og aukið lífsgæði einstaklinga og hjóna á þessum vettvangi það er nauðsynlegt að hefja átak í þessu virðulegi forseti það er nauðsynlegt og mikilvægt fyrir samfélagið að

það liggur orðið fyrir mikil þekking og reynsla það er bæði þjóðhagslega mikilvægt að það sé tekið af festu á þessum málum og auðvitað í þágu allra þeirra einstaklinga sem hér eiga hlut að máli og fjölskyldna þeirra